Az EU nak a jövőben a céljait, a háromszor 20 os vállalását nem szabad föladnia, de ezzel egyidejűleg a tárgyalási pozícióit, mandátumát gyökeresen újra kell gondolnia, mert struccpolitikát nem folytathatunk.

Az a mandátum nem bizonyult sikeresnek. Nem értettük meg Kína elkötelezettségét és más fejlődő országok elkötelezettségét.

Ahogyan Verhofstadt elnök úr ma a spanyol elnökség vitája kapcsán nagyon helyesen elmondta, nem volt Európának egységes hangja. Nem dughatjuk struccként homokba a fejünket. Nem tehetünk úgy, nem politizálhatunk ugyanúgy Koppenhága után, mint Koppenhága előtt. A mexikói fordulóig az Európai Uniónak újra kell pozícionálni magát, új mandátumot kell megfogalmaznia.

Az európai diplomáciának a következő időszakban arra kell törekednie, hogy hogyan lehet rugalmas pozíciót kialakítani a siker érdekében. Köszönöm a figyelmet.